Medzi základné práva patrí bezpochyby aj právo občanov Rumunska a Bulharska na vstup do schengenského priestoru, avšak za jedny z najdôležitejších považujem práve sociálne práva. Sociálne práve by sme mali mať na zreteli práve v tomto období, v období ekonomickej, finančnej a hospodárskej krízy. Lebo kto sú tí, ktorí na následky krízy najviac doplácajú. Nie sú to bankoví manažéri, ani špekulanti či obchodníci na finančných trhoch.